Señora Presidenta, señor Stoyanov, si usted hubiese prestado la necesaria atención a mis palabras, no podría, en modo alguno, haber formulado esa pregunta, porque yo no he hecho esa afirmación que usted me atribuye. Lo que yo he dicho es que existe una duda razonable. Lo que yo he dicho es que estamos preocupados. Y por eso, el Parlamento está investigando.